Te dwie partie już miesiąc później gorzko tego żałowały, gdyż Hitler zyskał dzięki temu większość absolutną.

Powstaje pytanie, dlaczego my, dlaczego władze Unii popierają pana Erdogana?